er ein öflugasta höfn landsins og verstöð flestir vita að innsiglingin þar hefur verið mjög erfið og er erfið en með uppbyggingu á síðustu árum hefur hættustigið þar minnkað við tillögur og framkvæmdir sem siglingastofnun hefur staðið fyrir þó hefur það verið svolítið erfitt fyrir grindavíkurbæ og höfn með tilliti til annarra að stærri flutningaskip komast ekki þar inn á tímum þar sem ofurkapp er lagt á að ná hagkvæmni og nýtingu út úr öllum tækjum og búnaði er það auðvitað til tjóns innan hafnar en hún getur líka og það verður spennandi að skoða það yrði siglingastofnun að framkvæma að gera líkanaprófun sem er í rauninni utan innri garðanna í grindavík í svokallaðri stórubót eða í bótinni þar lágu stundum fyrr á tíð seglskútur og önnur skip en nú er sjálf höfnin orðin alltrygg en möguleikarnir bestir í stórubót fyrir stærri skip í rauninni miðað við hafnir og garða sem hafa verið gerð er þetta að sumu leyti innan hafnar en þyrfti samt ugglaust að bæta eitthvað úr en það kann sá er hér stendur ekki að véla um heldur það að setja þetta mál í hendurnar á siglingastofnun sem mundi þá gera alvöruúttekt á því og tillögur og meta hvort þetta er framkvæmanlegt það hefur verið stórkostlegt að fylgjast með siglingastofnun um langt árabil þar sem þeir hafa lagt kapp á það að gera hluti sem þeir geta líka lært af geta framkvæmt á reynslu og vissu þetta hefur ekki verið eins og henti til dæmis í eina tíð þegar menn byggðu hafnargarð í grímsey og hlustuðu ekki á ráð eða ábendingar heimamanna og svo fór mannvirkið á einni nóttu í urgandi brimi nú er lagður mikill metnaður í það í siglingastofnun að undirbúa vel kanna hlutina vel það er nú svo af því að maður hefur verið í tengslum við þessa þætti alllengi

ofursnjalla hafnargerðarmenn sá sem er mesti reynsluboltinn í siglingastofnun gísli viggósson er maður á heimsmælikvarða í þessum þáttum þess vegna er líka spennandi að nýta þessa þekkingu og þessa reynslu og gera þessa úttekt og kanna stöðuna hvað kostar það hvað gefur það í staðinn og er það hægt eða ekki hægt þessi tillaga um undirbúning og fær vonandi ítarlega skoðun og framgang svo menn sjái